Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría ante todo felicitar a sus Señorías Bernd Lange y Pablo Zalba por esta importante Resolución, donde se reflejan las prioridades del Parlamento Europeo ante la décima Conferencia Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Kenia en diciembre. Recordemos que la creación de la OMC representó un paso fundamental hacia un sistema comercial más integrado y dinámico. La OMC ha supuesto también que los países en desarrollo, con economías en transición, y los países menos adelantados puedan aprovechar el comercio para impulsar su desarrollo. A través de la OMC, la Unión Europea ha demostrado su interés en fomentar un marco multilateral para las negociaciones comerciales que conviva con los acuerdos bilaterales, regionales y plurilaterales.

el sistema de comercio internacional ha cambiado y lo seguirá haciendo en los próximos años. Estamos en un sistema más abierto, con nuevos países en transición que forman parte de una realidad que hay que tener en cuenta. Por tanto, tenemos que maximizar las oportunidades que emanan del comercio, y eso pasa por apoyar una reforma estructural de la OMC para garantizar un sistema de comercio más abierto y más justo y que tome en consideración los intereses de las pymes, las microempresas y las nuevas empresas innovadoras. También sería importante suprimir las barreras comerciales en sectores altamente innovadores, como son las energías renovables, y así se daría un fuerte impulso a un sector en fuerte crecimiento y generador de puestos de trabajo.